Doamnă președintă, egalitatea între femei și bărbați, principiul fundamental al Uniunii Europene, rămâne un subiect de importanță majoră, deoarece femeile suferă în continuare din cauza inegalității, se confruntă cu multiple forme de discriminare.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea populației care lucrează în agricultură și locul al doilea în ceea ce privește ponderea femeilor în acest domeniu. De aceea, femeile fermier sunt cu atât mai mult de apreciat cu cât au reușit să aibă succes într o lume a bărbaților.

Sunt necesare încă eforturi uriașe susținute pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Solicit instituțiilor europene să creeze pârghii legislative mai eficiente pentru a ne asigura că femeile și fetele din mediul rural beneficiază de sprijin pentru inițiativele lor antreprenoriale și inovatoare, care ar putea asigura venituri suplimentare pentru familiile lor.